Non basterà che noi semplicemente continuiamo a ripetere non c'è nesso tra terrorismo e immigrazione perché cambi questa percezione e perché poi sia vero fino in fondo. Lo spieghiamo dicendo, per esempio, che molti di questi terroristi sono cittadini europei che erano nati nelle nostre città, cresciuti nei nostri quartieri. Sì, è vero ma se non abbiamo saputo integrare questi cittadini che sono arrivati, che sono cresciuti qua, come accoglieremo questi tanti che stanno arrivando e che dovremmo accogliere e integrare?

Secondo quale modello? Noi dobbiamo fare un bagno di realtà perché abbiamo tollerato l'intollerabile.

C'è un'associazione straordinaria in Italia che aiuta le donne islamiche, la quale da anni e anni ci dice che molte donne arrivano dai loro paesi e hanno in Italia una vita peggiore di quella che avrebbero avuto nel loro paese. Che da noi viene in qualche modo tollerata, per esempio, la poligamia, mentre nei loro paesi oramai è vietata. Sono più arretrate e più fondamentaliste certe comunità che stanno da noi, alle quali noi permettiamo di fare cose che nei loro paesi d'origine non si potrebbero fare è una contraddizione pazzesca ma l'abbiamo tollerata. Allora noi dobbiamo uscire da questo relativismo culturale. Noi dobbiamo uscire e cito di nuovo Carlo Nordio, che ho citato oggi, perché noi rischiamo proprio di rinunciare alle nostre libertà Non è mai stato sostiene Nordio così grave e attuale il pericolo, che non risiede nelle misure legali annunciate da Parigi o in quelle anche più restrittive in corso di studio e approvazione.